La décision de conférer à la Banque centrale européenne une compétence centrale en matière de supervision est rendue nécessaire par le fait qu'il convient, à présent, de passer d'une vision encore largement nationale de la supervision à une vision pleinement européenne. Et c'est bien ce choix fondamental du Conseil européen qui implique d'accorder de nouvelles responsabilités à la Banque centrale européenne institution qui, en plus d'être complètement fédérale et intégrée, a aussi démontré son savoir faire depuis le début de la crise de la zone euro.

Je ne plaide pas pour un modèle où la supervision échapperait totalement aux autorités nationales et locales, mais bien au contraire, il faut que la répartition des compétences s'opère de façon objective et progressive afin de concilier vue d'ensemble

déterminant, et non l'inverse.